D'abord que cette nouvelle Commission soit le moteur de l'Union européenne, ce qui, selon nous, n'a pas été le cas ces cinq dernières années. Nous demandons cette fois ci une Commission qui rompe avec les cinq dernières années et qui soit le véritable moteur d'une intégration beaucoup plus poussée de l'Union européenne.

Dans le monde de l'avenir et dans le monde multipolaire, il faut beaucoup plus que cela. Il faut une gouvernance socioéconomique de l'Union européenne. Ce n'est pas assez d'avoir un pilier monétaire comme dans la zone euro, il faut aussi un pilier économique et social dans la zone euro et dans l'Union européenne.